Yo también tengo la mejor opinión sobre usted y sobre su trabajo.

Los cinco Estados miembros no han dado su consentimiento a aquello a lo que no se lo pueden dar.